Monsieur le Président, nos concitoyens nous attendent, ils attendent l'Europe sur la question de la gouvernance mondiale. Nous devons être force de proposition, nous devons être force de décision. Plusieurs intervenants ont souligné ce matin que la présidence française du G20 pouvait être une opportunité pour l'Europe. Je partage bien sûr ce sentiment et je crois qu'il serait opportun que notre Parlement soit informé régulièrement de l'avancée des travaux du G20 par la présidence elle même. Je crois savoir que le président de la République française serait disposé à venir s'exprimer devant nous. Je crois que vous devriez, Monsieur le Président, lui en faire la proposition.